Innenpolitische Probleme sind schon angesprochen worden und Kollege Verhofstadt musste auch feststellen, dass man nicht notwendigerweise in Belgien und auf europäischer Ebene Effizienz hat.

Und nicht zuletzt und das kann ich im Auftrag der EVP für den Bereich Transport sagen haben Sie sich auch nicht die leichtesten Themen ausgesucht.

das Thema der Eurovignette gelöst wurde.

Sie haben dieses heikle Thema angepackt und einen ersten Schritt gemacht.

Bei der Vulkankrise haben wir gemerkt, wie wichtig es für die Betriebe, aber auch für die Passagiere ist, so ein europäisches Fundament zu schaffen. Ich hoffe, dass wir auf diesem Weg weiterarbeiten können.